Wir machen im Moment wirklich eine ganze Menge auf EU Ebene, wenn es darum geht, das Klima zu schützen, Energie einzusparen, effizienter damit umzugehen, insgesamt könnte man also sagen unsere Schöpfung mitzuerhalten und dazu beizutragen. Das ist eine ziemlich starke Herausforderung, weil wir zum Einen ehrgeizig sein wollen.

Wir wollen es aber nicht alleine, wir wollen das möglichst weltweit machen, und wir wollen natürlich auch dabei sehen, dass wir zwar das Verursacherprinzip anwenden und sagen Wer das Klima schädigt, der muss auch entsprechend dafür entschädigen und bezahlen.

Wir müssen aber auch in Betracht ziehen, dass wir Arbeitsplätze nicht gefährden wollen, dass wir ja auch wettbewerbsfähig bleiben wollen und dass wir möglichst ein ausgewogenes Instrument haben wollen. ETS ist ein marktwirtschaftliches Instrument, das gut funktioniert.